So wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zu Beginn der Motorisierung, brauchen wir auch jetzt ein allgemein akzeptiertes Regelwerk. Deswegen brauchen wir das IGF als Diskussionsforum. Zwei Grundentscheidungen sind für mich dabei von besonderer Bedeutung, und man kann sie nicht oft genug hervorheben.

Andererseits die Frage, wie das Internet organisiert wird Das Internet ist ein öffentliches, allgemein zugängliches Medium das Prinzip der Netzneutralität muss daher klar und eindeutig fixiert werden. In beiden Fällen hat das Parlament wichtige Entscheidungen getroffen. Wir erwarten hier auch vom Rat, dass er endlich seine zögerliche Haltung aufgibt.